Im Schneckentempo zwar, aber zum Glück in die richtige Richtung. Gerade in Krisen wie der jetzigen wird besonders deutlich, dass der Druck auf Frauen, dass die Diskriminierung von Frauen am Arbeitsmarkt in Europa immer noch sehr groß ist. Frauen wird zuerst gekündigt, in typischen Frauenberufen haben wir zur Zeit vielfach zurückgehende Gehälter, und Frauen in Führungsfunktionen sind trotz besserer Schul und Studienabschlüsse nach wie vor Mangelware. Wir haben heute darüber gesprochen, und es ist keine Neuigkeit, dass Frauen in Europa immer noch weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen, aber es reicht nicht, nur darüber zu reden und zu diskutieren. Wir müssen endlich auch anfangen, grundlegende Strukturen zu verändern. Berufe, die hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden, sind generell schlechter bezahlt. Wir brauchen neue und objektivere Arbeitsbewertungen, und auch mehr Transparenz bei Gehältern wäre ein wichtiger Schritt zur Lohngleichheit. Die Kultur des Schweigens in den Betrieben führt dazu, das Frauen nicht wissen, dass sie weniger verdienen. Hätten wir dort mehr Transparenz, könnten sie sich auch dagegen wehren, und das muss jetzt genauso angegangen werden wie Quoten in Aufsichtsräten, in Führungspositionen oder auch in politischen Funktionen.